Tout à l'heure, on évoquait l'Office des marques. Je pourrais parler de l'Office des brevets.

Voilà comment il faut comprendre les choses. Je voudrais également dire à Mme Thein, qui a évoqué le fonctionnement de cette plateforme avec la langue d'origine de chacun des intervenants, qu'il est effectivement important que nous puissions le faire, en particulier grâce aux moyens électroniques modernes. Nous le faisons sur le brevet en accélérant les travaux de recherche sur les logiciels qui vont permettre de délivrer des traductions de qualité dans toutes les langues immédiatement. Voilà quelque chose qui va être facilité aussi bien pour le réseau IMI que pour cette interconnexion des registres du commerce ou le brevet européen. Je remercie M. Karim de ce qu'il a dit sur le single market act Monsieur Karim, vous le voyez bien, nous livrons, semaine après semaine, des propositions qui sont toutes des propositions facilitatrices pour les entreprises, pour créer l'écosystème le plus favorable pour l'innovation, la mobilité, l'exportation, les échanges, l'investissement, le capital risque.

Enfin, M. Rübig comme Mme Macovei ont évoqué le respect de la protection des données des particuliers. Oui, le projet que nous présentons aujourd'hui respecte la protection des données. C'est un élément fondamental.

Mais en amont, nous avons déjà pris soin de consulter le contrôleur européen de la protection des données. Pour le traitement des données à caractère personnel, la proposition de directive faisait déjà référence aux dispositions de la directive sur la protection des données. Cette disposition avait été rejetée par le Conseil. Elle a été, grâce à vous, réintroduite par le Parlement au moment du trilogue et j'en suis très heureux.

M. Lechner, mes vifs remerciements pour la qualité de son travail et ce progrès que nous allons faire ensemble encore une fois pour le bon fonctionnement du marché intérieur.